Výzkumy nám navíc ukazují, že alternativní metody jsou také efektivnější. Souhlasím s tím, aby Evropská unie využila svého vlivu a aktivně se angažovala ve snaze vyjednat mezinárodní dohodu, která by vedla k zákazu i mimo Evropskou unii. Vážím si aktivní role Evropské unie při vyvíjení alternativních metod a vítám prohlášení Komise, která přislíbila, že bude v obchodních dohodách prosazovat doložky o zákazu testování na zvířatech. Doufám, že se na území EU jednoho dne bude pamatovat nejen jako na průkopníka zákazu testování, ale i jako hnací sílu světového zákazu.